Señora presidenta, yo era miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando en 2014 aprobamos este Reglamento que regulaba la financiación de los partidos políticos y las fundaciones europeas. Algunos de los problemas que entonces aparecieron los enterramos mal y, cuando algo se entierra mal, suele resucitar algo después. Y tenemos que enfrentarnos a estos problemas. Hoy no tenemos garantía suficiente de que los partidos políticos europeos que reciben financiación respetan los valores fundamentales de la Unión. Hoy no tenemos seguridad sobre si, para obtener financiación, algún diputado europeo pertenece a más de un partido político. Hoy sabemos que, cuando se confrontan cuestiones europeas en un referéndum, es conveniente la financiación para abordar el debate sobre ese referéndum. Y hoy sabemos que debemos seguir firmes en la defensa de esos valores europeos, y que solo deben acceder a financiación aquellos partidos que los respetan.